Sunt două tratate care influențează viața oamenilor radical, sunt reguli, sunt măsuri foarte dure care se vor lua în viitor și care vor afecta atât viața privată a cetățenilor europeni, cât și locul de muncă și nivelul de trai. Sunt țări în Uniunea Europeană în care aceste tratate nu au fost absolut deloc dezbătute public. Sunt președinți de state care nu au discutat nici măcar o singură dată în parlamentul național despre cele două tratate. Nimeni nu știe de exemplu în România ce înseamnă ACTA, sau ce înseamnă Tratatul pentru stabilitate.